Extrémní pravice dokonce si dovoluje srovnat Evropskou unii se Sovětským svazem. Asi proto, že tito poslanci nikdy v komunistické společnosti nežili. Extrémní levice zase naopak volá znovu po komunistické revoluci a po blahu komunismu. Protože tito poslanci nikdy nežili v socialismu a v komunistické diktatuře. Dámy a pánové, je to tak možné proto, že, bohužel, tyto zločiny nebyly potrestány. Komunismus totiž nebyl jako nacismus poražen ve válce a nebyl tady žádný norimberský tribunál. V této souvislosti je skandální, že se zde, v Evropském parlamentu, mohla konat oslava říjnové revoluce jako výstava. Dámy a pánové, dnes, když jsme hovořili o situaci v Polsku, bylo mi smutno. Vážení demokraté, nedejme se rozdělit. Nenaskočme na tu vlnu populismu a rozdělování demokratických sil v Evropské unii. Bylo by to velmi smutné.